Budgeterhöhungen sind immer schwierig. Aber der Haushaltsplan 2011 ist mit seinen Themen wie neue Projekte und zusätzliche Lissabon Aufgaben auch eine Investition in die Zukunft der EU und in das Funktionieren ihrer Institutionen.